Najlepša hvala, gospa, podpredsednica. Torej, jaz mislim, da sta, da je pred mano kolega Tanko obrazložil velik del. Tisto, kar mi želimo danes v tej razpravi, v tem delu, v bistvu pri edini resni točki te redne, seje te redne aprilske seje dokazati, je prva zadeva, prva, lahko je, ko želimo dodati to sistemsko rešitev, o kateri vlada vedno govori. Vse do zdaj je bilo negirano. Mi iščemo sistemske rešitve. In to vlada, ki nima izkušnje, nobene, ki igra neki šah tudi z mediji, v zadnjem tednu to vidimo, in kjer v tem šahu pozna samo prvo potezo, ne razmišlja ne drugo, tretje, četrto, peto in šesto potezo naprej. In zdaj pa poglejmo! Mi, prvič, dokazujemo, da tudi dvig minimalne plače pomeni bistvu PR zgodbo, da na eni strani ljudje v letu dva devetnajst dobijo samo v neto plači delavca enaindvajset evrov višjo plačo, ob tem da bo strošek delodajalca se dvignil, za več kot petdeset evrov, in da je v v tem vštet tudi višji prispevek za skoraj trideset evrov. In da bo leto dva dvajset ob tej minimalni plači, ob štirideset evrov neto višji plači delavca, skupni strošek delodajalca sto trinajst evrov. Sto trinajst evrov! In zdaj, če pozabimo vse, kar se dogaja, vse, kar pišejo resni mediji okrog nas, ohlajanje gospodarstva, torej mi prihajamo v gospodarsko manjšo krizo, ki bo nastopila po vsej verjetnosti že konec tega leta, s sto trinajst evrov višjimi prispevki za delavca, ob tem da se država po vsej verjetnosti išče potem nekatere rešitve sredi krize, da čim manj delodajalcev odpusti delavce, ne, in da je čim več zaposlenih, ki plačujejo prispevke. Ob ob dejstvu, da imamo dohodninske razrede takšne, kot jih imamo, in da imamo na tisoče in tisoče naših rojakov izven te države, ki dela v Avstriji, Nemčiji in tako naprej, ki morajo doplačevati dohodnino, in kjer vsako leto ugotavljajo plačilo dohodnine kakšna velika razlika, kako malo olajšav bistvo ta država pozna za najbolj pridne, najbolj tiste, ljudi, ki želijo nekaj narediti iz svojega življenja, iz svojega dela, ki imajo neke cilje, neke višje ambicije. Če pogledamo, ljudje, ki so na minimalni plači v Avstriji, doplačujejo do pet, šest tisoč evrov dohodnine, v Republiki Sloveniji, oprostite, to je prva zadeva, koliko je Slovenija socialna država. Druga zadeva je ta, kar je kolega Tanko danes razlagal v tej eni razpravi približno petnajst minut nazaj, kjer ugotavlja ta socialistični model, pa tudi mislim, da kolega Lisec, torej nič resnih olajšav nimate, nekoč smo imeli celo olajšave za dodatno izobraževanje, olajšave za ljudi, ki si gradijo svoj dom, olajšave za ljudi, ki si svoj dom renovirajo, zato, ker vlagajo v v neko, lahko rečemo, v neko prihodnost, da bo nekdo si vzpostavil dom, družino in tako naprej. Torej, vseh teh olajšav danes ni. Torej, danes je edina olajšava, da ljudi prisilimo, kako čim manj preplačati prispevkov, kako se čim bolj izogniti tem davkom, kako čim prej zbežati v tujino. To je ta politika tega socialistične miselnosti, vi ne znate z denarjem, mi bomo vse pobrali, mi bomo vse pobrali, potem pa se bomo mi odločili, kako bomo to delili. In zdaj poglejte, če pustimo enega podjetnika, ima zaposlenih sto ljudi, plačuje prispevke recimo nima višje dodane vrednosti, ima neke ljudi, ki so nekaj nad minimalno plačo. Torej ta podjetnik bo prišel v krizo, torej, z vsem tem, kar sem razlagal, pri petdesetih delavcih recimo sto trinajst evrov višjimi prispevki na mesec, ne, na leto je to približno tisoč dvesto evrov, torej z višjimi stroški. In kaj dobi od te države? Dobi popolnoma, lahko rečemo, uničen zdravstveni sistem, koruptiven, spet socialistični zdravstveni sistem, v določenih delih države nima niti dostopa do, lahko rečemo, do poštenega interneta ali pa hitrejšega interneta. Ta podjetnik ima zapore na naših avtocestah, sredi sezone ima popolni kaos, kjer podirajo eno ubogo cestninsko postajo, ki smo jo plačali spet nekaj milijonov, ta podjetni gleda, kako drago bomo gradili, naslednji naslednji predor v Karavankah in kako se spravljamo zraven, ta podjetnik gleda vlado, ki nima nobene ambicije niti predstaviti svojega programa v Evropski uniji, ta podjetnik, ki plačuje te davke in te večje prispevke pogleda nenazadnje tudi tiste rešitve, ki bi jih vlada mogla implementirati v vzgojno-izobraževalni sistem, zato da bi ta podjetnik dobil izdelane delavce, za katere ta država v vzgojno-izobraževalni sistem plačuje približno več kot milijardo evrov. Ta podjetnik gleda, zakaj nismo uvedli popolni individualni vzgojno-izobraževalni sistem, ki ga ima Avstrija, Nemčija in Bavarska, kjer več kot trideset procentov mlade populacije, lahko rečemo, relativno zgodaj nastopi svoje delo, se izobražuje in ustvarja. In ta podjetnik, na tega podjetnika je ta vlada s PR zgodbo ob dvigu minimalne plače torej mu povečala njegove izdatke drugo leto za sto trinajst evrov za enega delavca, minimalno plačo. Vi mi povejte, ali smo mi pri zdravi pameti. Potem vse, kar predlaga SDS, najbolj izkušena stranka v parlamentu, stranka, ki je celo vodila Evropsko unijo in to na najboljši način s samimi, lahko rečemo, presežki takrat v letu dva osem, govorite, da mi ne znamo sistemsko pristopiti. Govorijo nam ljudje, ki nimajo relativno državni politiki nobenih izkušenj, kaj šele na evropski politiki. Govorijo mi kolegi, ki me sklicujejo, sestanek vzhodne kohezijske regije nekih poslanske skupine, kjer bi se mi naj pogovarjali. Povejte mi, zakaj jaz naj s kolegi hodim na neko vzhodno kohezijsko regijo na sestanek, če karkoli sem predlagal v parlamentu, ti kolegi glasujejo proti meni, proti vsakršni dobri rešitvi. Povejte mi zdaj, česa bi se jaz sestajal kot poslanec vzhodne kohezijske regije. A se med tem časom, ko so imeli sestanek v Mariboru kolegi, a se je SDH, a a smo naredili naslednjo stopnjo, da se da se recimo HSE končno prestavi nazaj v Maribor, kjer ima, lahko rečemo, svojo materijo, svojo svoje svojo osnovo, tako s česa nastaja, ne, in tako naprej. Torej, da se vrnem v dohodnini, k finančni politiki, to je finančna, to je politika, ki nima razvojnih učinkov, to je politika, ki pridne, delovne ljudi odganja iz te države, in to je politika, ki skrbi ravno s kavizimi kvazi finančnimi reformami, zato da dajo sto, enajst tisoč osemsto zaposlenim v javni sektor, ki ste jih pa zaposlili v treh letih, dodatni vir financiranja javnega sektorja, enajst tisoč osemsto ljudi v treh letih je dodatno zaposleni v javnem sektorju. Jaz upam, da podjetniki tega ne slišijo, da vidijo, kam gre njihov denar, torej vsi tisti, ki bodo mogli plačevati, če bi imeli minimalno plačo, sto trinajst evrov za vsakega delavca na mesec več. In to pomeni na, od kod vzeti, spoštovani kolegi, to je štiristo trinajst milijonov evrov, če gledamo, da je strošek približno enega delavca, v javnem sektorju s povprečno plačo približno petintrideset tisoč evrov, z govorim bruto dva in in tudi z regresom. A si vi predstavljate? Štiri pol milijarde evrov skoraj približno ste nam v treh letih dodatno dvignili stroške delovanja torej javnega sektorja, ob tem da nam javnem sektorju množično manjka zdravnikov, splošnih zdravnikov, vojakov, policistov, ne nazadnje tudi IT-strokovnjakov in ostalih, ki bi tudi javnemu sektorju lahko dali dodano vrednost, takoj pravimo, da da je resni servisni del delovanja delovanja tudi slovenskim podjetnikom in gospodarstvu. To je cela zgodba današnje seje. In poglejte, na to sejo seveda minister za finance niti ne pride, pošilja svojo drugo ligo ljudi sem. Torej je in že naprej glavni mediji, ki so blizu vladi, povedo, da Vlada tega ne bo podprla. Kako veste, da da tega ne bodo podprli? A to je kar naprej že so poslanci odločeni, poslanke odločene, koalicija, da tega ne bojo podprli? Torej tudi ustavno določene zadeve, ki jih imamo poslanci, da se sami odločamo, torej že kar naprej nekaj neka struktura ljudi že kar naprej najavi, da to ne bo šlo skozi. In kaj ne bo šlo skozi? To, da v vsakem dohodninskem razredu spustimo za dve dva procenta? To, da bodo letos z ravno zaradi te, tega, kar predlaga kolega Tanko, ne, da bodo tudi moji delavci migranti morda doplačali nekaj manj, te krivične, dohodnine in da bo tudi njim ostalo nekaj več v žepu, zato da lažje živeli. Nič od tega, kot vidim, nič od tega. Tišina, skopi argumenti in nadaljevanje, velika poraba, o tem, kar govori fiskalni svet, nenormalna poraba in še več. In ti ljudje zahtevajo še več za delovanje države, za delovanje nekih sistemov in podsistemov te države, od katerih ta država nima nič, od katerih ta država nima boljšega poslovnega okolja in zaradi katerih ta država ne bo imela višje dodane vrednosti v svojih izdelkih in storitvah. In ravno vsled tega je edina resna točka na tej sedmi, sedmi redni, seji, ki jo imamo v aprilu, edino naš predlog, ne, znižanja torej stopenj dohodnine, ne, dvig splošne olajšave in tako naprej, kar se nam zdi edina smiselna zadeva. Jasno v svojih razpravah vam želimo povedati, kje so rešitve in kje ste dodatno dvignili dodatne stroške delovanja sektorja država. To vam nismo povedali mi, to vam je povedal tudi fiskalni svet. In ob ob vsem tem, glejte, spoštovane kolegice in kolegi, jaz mislim, da enkrat neka zrelost tudi v tem mandatu more nastati in da se boste enkrat mogli upreti proti temu, kar delajo nekateri vaši kolegi, in enkrat mogoče glasovati z resno svojo voljo, s svojim srcem in glasovati za prave rešitve. Najlepša hvala.